In spoštovani, hvala za besedo . biotska raznovrstnost je tisto , kar dela Slovenijo posebno in tudi bogato v primerjavi z ostalimi državami v Evropski uniji oziroma po Evropi in tudi po svetu. In tudi na Ptuju se lahko pohvalimo s čudovito in bogato kulturno dediščino in tudi z okolico , ki nudi tudi naravna, bogastva, ki jih pač vsakodnevno lahko občudujemo in eno izmed takih je Ptujsko jezero in tudi različne vrste ptic, ki domujejo na Ptujskem jezeru ali ob Ptujskem jezeru. in v teh stalnih vodah oziroma o, o, ob tekočih vodah. In, imamo posebno čast, da imamo, rečnega galeba, ki dejansko domuje samo na Ptujskem jezeru. dva leta dva tisoč sedemnajst smo imeli celo osemsto petintrideset parov teh, rečnih galebov. Žal, pa je lansko leto aprila, se zgodila ta zelo, bom rekel, pravzaprav naravna katastrofa za Ptuj. zgodil se množični pogin ptic v Ptujskem jezeru. v končnem poročilu Nacionalnega veterinarskega inštituta in Uprave za, varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin z dne osemnajstega aprila dva osemnajst, so kot vzrok pogina izključene izključene kužne bolezni živali in uporaba fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu. Ptice so poginile zaradi odpovedi vitalnih organov, ki pa je bila verjetno posledica zaužitja toksične snovi, je takrat sporočila Uprava za varno hrano. Niso pa znali pojasniti, za katero strupeno snov je šlo. Poročilo vključuje tudi namero, ki je štiriindvajsetega maja dva tisoč osemnajst v odgovor na poslansko vprašanje Andreju Čušu, ponovila tudi Vlada Republike Slovenije, da se bodo o vzrokih pogina posvetovali z domačini in tujimi strokovnjaki s področja okolja ornitologije in, oziroma veterine . zato me zanima : kaj je bil vzrok množičnega pogina ptic na Ptujskem polju in tudi jezeru v letu dva tisoč osemnajst? Ali ste uspeli določiti vir kontaminacije? Kako je povzročitelj onesnaženja, če ste ga uspeli določiti, odgovarja za škodo, ki jo povzročil? kakšna ukrepe ste sprejeli, da bi preprečili nadaljnje zastrupitve? Pa, koliko je evidentiranih možnih drugih potencialnih virov zastrupitve in kakšne ukrepe ste odredili oziroma so potencialni onesnažitelji sami sprejeli, da bi minimalizirali, možnosti podobnih zastrupitev , kot se, kot so se zgodile v, v lansko leto dva tisoč osemnajst. Pa tudi, kateri tudi inštitut oziroma kateri tudi, kateri tudi strokovnjaki so bili vključeni v razjasnitev tega pogina ptic. Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo za ...